Das Hochschulwesen bleibt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und in Deutschland der Bundesländer, aber wir brauchen gemeinsame Prinzipien und Vernetzungen. Der Bericht Tőkés spricht wichtige Punkte an lebenslanges Lernen, berufsbegleitende Hochschulbildung, kulturelle Vielfalt, Minderheitenschutz, religiöse Werte, ethische Werte, Ausbildung in europäischen Fragen. Das begrüße ich sehr. Die Universität Ihrer Heimatstadt Breslau, Herr Präsident, ist hier vorbildlich, weil sie grenzüberschreitend polnische, deutsche und schlesische Literatur in mehrere Sprachräume vermittelt. Das ist die europäische Hochschulpolitik, die wir wollen, und nicht eine Amerikanisierung unseres Hochschulwesens.